Děkuji, pane předsedo, já také podporuji tuto zprávu, vychází z našich předchozích zpráv. A samozřejmě tato zpráva také podporuje bezplatné dárcovství tkání a buněk. A já to také považuji za velmi důležitou cestu, jak učinit transplantace bezpečnější pro příjemce v těch zemích, kde je možné dosud darovat krev a tkáně za peníze. Nedostatek tkání, zejména míchy, gamet, kostní dřeně, rohovky, kůže, jak zdůrazňuje zpravodajka, je také důvodem, proč je potřeba posílit spolupráci uvnitř Unie a harmonizovat některé standardy.

Minulý týden totiž vědci prokázali, že je možné využít pro léčebné postupy i kmenové buňky ze zemřelých pacientů, a to i několik hodin po jejich smrti.